Panie Przewodniczący! Ukraina jest tym europejskim państwem, które najboleśniej doświadczyło przemocy, a które równocześnie nie uzyskało skutecznego wsparcia ze strony demokratycznej Europy. Ukraina zdecydowała się zmierzać ku Zachodowi i oparła się agresji Rosji. Zbudowała armię i stara się przeprowadzić niezbędne reformy. Społeczeństwo Ukrainy w większości zaakceptowało dążenie do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Aby ten kurs utrzymać, Ukraina potrzebuje jasnej deklaracji ze strony państw Zachodu, że jej przystąpienie jest realne. Potrzebuje też jasnej deklaracji, kiedy i na jakich warunkach może to nastąpić. W przeciwnym razie znów przewagę zyskają zwolennicy zbliżenia z Rosją, a Ukraina oddali się od Europy. Nowe władze Ukrainy starają się utrzymać społeczne poparcie i nie zawieść zaufania, jakim obdarzono je w wyborach. Równocześnie część terytorium Ukrainy jest okupowana. Od nas, Europy, zależy, czy ukraiński kryzys uda się rozwiązać w drodze pokojowej. Konieczna jest jednak stanowcza i solidarna postawa Unii Europejskiej oraz polityczne i ekonomiczne wsparcie, które pozwoli nowym władzom utrzymać proeuropejski kurs i przeprowadzić reformy konieczne do wzmocnienia państwa i ugruntowania demokracji.